Pe data de 24 iunie anul curent, într un răspuns la o întrebare parlamentară, ați confirmat că raportul Agenției Drepturilor Fundamentale relevă o imagine sumbră pentru cele 12 milioane de romi din Uniunea Europeană. Dacă Comisia nu se va exprima ferm față de criza provocată de expulzările etnice promovate de autoritățile franceze, decizia cadru privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei are toate șansele să rămână la nivelul unei generoase intenții. La fel și planul de acțiune al Programului de la Stockholm pe care l ați enunțat în discurs. După ce au invocat o presupusă recrudescență a unei infracționalități etnice, cu neputință de verificat, precum și cifre de sute de sute de mii de romi care ar periclita liniștea orașelor occidentale, oficialitățile franceze nu au reușit să aducă drept argument decât câteva sute de cetățeni extrași din mizeria unor tabere improvizate, pe care i au convins contra cost să se repatrieze voluntar în țările de origine. Trebuie să acceptăm că, pe lângă romii din Franța, există în România câteva multe sute de mii de romi ignorați de guvernul propriu, dar care nu pot fi ignorați de nicio strategie privind integrarea și îmbunătățirea situației lor în contextul Europei unite.

Întrebarea nu este dacă romii sunt doar ai României sau ai întregii Europe, ci în ce fel se pot corela demersurile de integrare la nivel european, cu cele de îmbunătățire a situațiilor la nivel național.